În primul rând, doresc să felicit raportorul pentru munca depusă în vederea îmbunătățirii propunerii Comisiei și, astfel, pentru reflectarea în raport a preocupărilor cetățenilor Uniunii Europene cu privire la protejarea sănătății umane și a bunăstării animalelor de companie. Totuși, regret faptul că propunerea de a crea o singură bază de date la nivelul Uniunii Europene pentru înregistrarea animalelor de companie a fost respinsă. Consider că acest registru ar crește gradul de trasabilitate, de încredere al populației cu privire la bunăstarea animalelor de companie în toate statele membre și ar determina o uniformizare a tratamentului animalelor și a legislațiilor naționale din domeniu. Să nu uităm că nu numai rabia reprezintă o boală periculoasă pentru oameni și animale, există și alte boli care pot fi transmise de la animalele de companie la om. Numărul crescut de călătorii între statele membre atrage după sine și un risc crescut de transmitere a acestor boli dintr un stat membru în altul. În acest sens, această bază de date de la nivelul Uniunii Europene ar permite trasabilitatea animalelor în cazul unei epidemii, ar permite medicilor veterinari un control mai mare al unei boli prin identificarea țării de proveniență sau a animalului purtător. Sunt conștient de promisiunea Comisiei de a analiza posibilitatea introducerii unui sistem compatibil pentru înregistrarea câinilor și pisicilor, dar doresc să subliniez importanța luării acestei măsuri preventive în timp util atât pentru siguranța umană cât și pentru ocrotirea sănătății animalelor.